Oseba na sliki je mlada ženska. Ima dolge temne valovite lase. njene oči so zelene barve in mandljaste oblike. ima lepe zobe, nosi pa močnejši mejkap. Deluje mi kot manekenka. Oseba na sliki je ženska, predvidevam, da je stara okoli štirideset let. Ima valovite rjave lase s prameni. drži se zelo resno, njenih oči pa ne vidim, ker nosi sončna očala. Oseba na sliki je ženska, ta ženska je starejša, predvidevam, da ima okoli petinšestdeset let. Njena pričeska je krajša in ostrižena na paža, nosi pa tudi frufru. tudi ta ženska ima močnejši mejkap, deluje pa mi kot filmska igralka. Oseba na sliki je moški, drži se zelo resno, njegova pričeska je krajša, ima temno rjave valovite lase. njegove oči so nekoliko poševne in temno rjave. Na sliki se drži resno, izgleda, kot da je na rdeči preprogi. oseba na sliki je mlajša ženska, ima dolge blond in zelo bujne lase ter majhne in plave in modre oči. nosi rdečo šminko in se napol smehlja. oseba na sliki je ženska, ima kratko postriženo svetlo rjavo pričesko in sive oči. njena polt je izredno bleda in ima zelo ostre poteze. Drži se zelo resno, zato sumim, da je na modni pusti, oblečena je v dizajnerska oblačila, kot je razvidno iz ogrlice in šala okrog njenega vratu. Oseba na sliki je moški, star približno trideset do petintrideset let. S kratkimi rjavimi lasmi, ima svetle oči zelene barve, drži se resno, ima tudi krajšo bradico in njegov pogled je zelo osredotočen na fotografa. Oseba na sliki je moški, star približno petinpetdeset do šestdeset let, glede na njegovo polt in obrazno strukturo sklepam, da je indijskih korenin. Ima rjave oči, nosi očala in, izgleda, kot da se v trenutku fotografiranja z nekom pogovarja. oseba na sliki je zelo mlada ženska, verjetno med dvajset in petindvajset let. Ima kratke plave lase in plave oči ter izredno tanke obrvi. Nosi rahlo rdečo šminko in modro majico. na fotografiji se ne smehlja in ne gleda v kamero. tudi ta oseba je ženskega spola. je izredno mlada, verjetno okoli dvajset let, ima dolge tmne lase in zelo temne oči. gleda, neposredno v kamero in se smehlja in na sebi ima izredno malo ličil.